Hääletasin antud ühispositsiooni vastuvõtmise poolt, kuna olen rahul, et toetamist leidsid ettepanekud, mille kohaselt peavad kasutajate internetile juurdepääsu mõjutavad meetmed austama põhiõigusi. Ka eraelu puutumatuse ja tarbijakaitse küsimused seoses elektroonilise sidega lahendati tasakaalukalt.